Już niemal truizmem jest stwierdzenie, że małe i średnie przedsiębiorstwa są filarem europejskiej gospodarki.

Najwyższy czas podjąć kroki ułatwiające funkcjonowanie małym i średnim przedsiębiorstwom na rynku unijnym, w tym zmniejszenie obciążeń administracyjnych i podatkowych. Należy też podjąć działania umożliwiające europejskim przedsiębiorstwom wykraczanie poza rynek europejski. O ile wielkie przedsiębiorstwa mogą sobie poradzić same, o tyle małe i średnie wymagają wsparcia w ekspansji na rynki państw trzecich, chociażby w dostępie do informacji o obowiązującym tam prawie czy standardach. W czasach kryzysu i wielkiego bezrobocia istotne jest bowiem, żebyśmy wykorzystali wszystkie możliwości pobudzania wzrostu gospodarczego, a te w dużej mierze są związane z niewykorzystanym potencjałem małej i średniej przedsiębiorczości. Gratuluję Komisji stworzenia pierwszego programu unijnego adresowanego przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw.